Înainte de anul nou a fost inaugurat un nou sediu pentru trolii lui Putin de pe internet, un mediu propice pentru propagandă. În România, munca acestor troli este ușurată de numeroase figuri publice, oameni politici sau pretinși jurnaliști. Fostul deputat european Adrian Severin, de pildă, publică texte pe site urile propagandei rusești Sputnik și Russia Today care preiau in extenso și pozițiile lui Sorin Roșca Stănescu, fost senator PNL, și ale lui Adrian Năstase, fost prim ministru socialist.

Propaganda pro rusă a devenit în context românesc o unealtă a luptei împotriva instituțiilor de justiție, a legislației anticorupție, a influenței Uniunii Europene și a Statelor Unite. Relația specială dintre socialiști și propaganda rusă este confirmată și de politicieni în funcție, precum deputatul PSD de București Liviu Pleșoianu, care se luptă și el cu justiția românească și difuzează discursuri ultranaționaliste.